Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich beginne mit einem Zitat Die Menschen haben ein legitimes Recht, von uns zu fordern, dass wir sie sehen und hören und ihren Forderungen nachgehen.

Gleichwohl Trotz dieser Aussagen bleibt die Entwicklung im Land besorgniserregend. Gewalt gegen friedlich demonstrierende Menschen, wie Kommissar Hahn eben geschildert hat, mit Toten, Verletzten und Tausenden inhaftierter Regimekritiker ist die traurige Bilanz der letzten Wochen. Die Menschen im Iran, und zwar aus allen gesellschaftlichen Schichten, sind unzufrieden mit der Korruption, mit der Vetternwirtschaft, mit der Beschränkung ihrer Freiheitsrechte und auch mit der Tatsache, dass ihre Steuergelder in Höhe von Milliarden von Euro jährlich für hochproblematische Aktivitäten nach Syrien,

Es liegt nun allein in der Hand der politisch und religiös Verantwortlichen in Teheran, durch politischen Wandel die Lage ihrer unzufriedenen Bürger im eigenen Land zu verbessern.

dazu möchte ich keine weiteren Ergänzungen machen. Aber was ich noch formulieren möchte, ist der ganz klare Wunsch, dass wir als Europäisches Parlament deutlich machen, dass erstens die Verantwortlichen in Teheran die Rechte der Demonstranten respektieren und die Meinungs und Versammlungsfreiheit achten sollten.

Das schließt das Recht auf friedliche Demonstrationen und die Freilassung der politisch Inhaftierten ein. Diese Punkte sollte und diese Punkte wird der Auswärtige Ausschuss im Rahmen einer Delegationsreise vom